Ich verstehe überhaupt nicht, warum der Kommissar jedes Mal dreimal so lange redet, wie er Redezeit hat.

Und Sie verhelfen ihm dazu, indem Sie ihn reden lassen und ihm nicht auch mal einen Hinweis auf die Uhr geben.

Herr Kommissar, Sie finden wirklich, dass es ein ausgewogener Vorschlag ist, was Sie da gebracht haben, dass es ein hohes Schutzniveau für Innovationen bleiben wird und dass alles wunderbar werden wird?

Es gab nur eine verkürzte Konsultationsphase für die Hersteller und dann auch noch über Weihnachten ja, wo die Büros leer sind.

Deshalb weiß der Rat nämlich auch nicht so recht, wo er hingehen soll, weil die Folgenabschätzung fehlt. Da haben Sie eine schlechte Arbeit geliefert, und gleichzeitig stört mich unglaublich, wie Sie in all den Monaten das Parlament abtelefonieren, Keile in die Fraktionen treiben, zwischen Fraktionen treiben und versuchen, Ihren Vorschlag durchzusetzen. Lassen Sie sich doch ins Parlament wählen, wenn Sie Gesetzgeber werden wollen! Sie sind nicht der Gesetzgeber, Sie sind der Kommissar. Darauf möchte ich Sie mal hinweisen. Es ist nicht richtig, dass Sie in dieser Art und Weise Lobbying machen.

Industrie ich meine damit die Hersteller, ja, nicht die große böse Industrie aber, Industrie ist ja in Ihren Augen immer böse Industrie die Hersteller das ist auch ein Teil unserer Gesellschaft. Die bieten Arbeitsplätze, die wir dringend brauchen. Übrigens ist der Lebensmittelsektor einer der größten in der Europäischen Union überhaupt. Er stellt Millionen von Arbeitsplätzen, und alle diese Arbeitnehmer sind auch Verbraucher. An deren Interessen sollte man vielleicht auch einmal denken, wenn die Gefahr besteht, dass die Unternehmen ihre Forschung und vielleicht letztendlich auch ihre Produktion ins Ausland verlagern. Und nein, es geht nicht immer nur um Glyphosat. Die Glyphosat Debatte war der Anlass für diese Geschichte.